Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Darum ist das, was wir heute hier diskutieren, ein ganz positives Signal der Weiterentwicklung in der Einigung Europas der Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Serbien, die Unterstützung des Abkommens über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Priština zwei positive Signale, die wir begrüßen.